del Presidente del Grupo del Partido Popular Europeo. Porque, en primer lugar, este Parlamento, sin duda, expresa su solidaridad con la causa de Aminatu Haidar y con su persona, en estos momentos en grave riesgo por una prolongada huelga de hambre. Pero, en segundo lugar, expresa también un buen gesto apoyando la intensidad del trabajo diplomático que se ha llevado a cabo multilateralmente y que ha sido conducido por el Gobierno de España, que es el Gobierno del país en cuyo territorio está Aminatu Haidar y es el Gobierno del país en cuyo territorio está teniendo lugar una huelga de hambre que la propia